În țările atinse de flagelul războaielor civile, al stărilor de conflict permanent sau al masacrelor, consecințele sunt dezastruoase din punct de vedere umanitar și al dezvoltării. În cazul Curții speciale pentru Sierra Leone, este cu atât mai important ca deciziile judecătorești să fie puse în practică, cu cât această curte stabilește în dreptul internațional o serie de precedente importante. Este nu numai prima Curte de acest fel înființată în aceeași țară în care au avut loc evenimentele judecate, ci și prima ce a pus sub acuzare și condamnat, în persoana lui Charles Taylor, fostul președinte al Liberiei, un șef de stat african încă în funcție la data începerii procesului. Aceste elemente, împreună cu recenta condamnare a trei foști conducători rebeli din perioada războiului civil sunt semnale puternice ale voinței comunității internaționale și guvernului din Sierra Leone de a lupta cu severitate contra sentimentului de impunitate de care dau dovadă cei ce au comis atrocități timp de un întreg deceniu.

Mandatul Curții se sfârșește în 2010, în curând și guvernul din Sierra Leone a fost explicit asupra imposibilității sale de a asigura aplicarea sentințelor date. Este esențial, deci, ca Uniunea Europeană și partenerii săi internaționali activi în procesul de pace să susțină și să suporte punerea în practică a sentințelor emise de curtea specială. De aceasta depind nu doar progresul către pace și stabilitatea în regiune, ci și credibilitatea curților speciale înființate cu susținerea comunității internaționale în alte țări.